Am votat pentru această rezoluție, deoarece Summitul UE Rusia reprezintă o oportunitate pentru a aborda deschis interesele comune, precum și principalele divergențe.

Trebuie transmis un semnal puternic Rusiei privind necesitatea ca ea să joace un rol activ și pozitiv în eforturile pentru soluționarea conflictelor înghețate. Salut, în acest context, reluarea recentă a negocierilor, în forma 52, cu privire la Transnistria. Totodată, este nevoie de un dialog consistent și consecvent cu Rusia pe tema energiei. Trebuie acționat coordonat pentru a răspunde preocupărilor comune, cum ar fi proliferarea terorismului și situația din Afganistan, dar și găsite puncte de acord cu privire la Siria și Iran. De asemenea, este important să subliniem că ne dorim ca Rusia să respecte statul de drept și standardele democratice, inclusiv în pregătirea și derularea alegerilor.